Señor Presidente, Comisario, estamos hablando del respeto del derecho fundamental a la libre circulación de personas, pero es imposible hacerlo lo bastante en serio si no hablamos también de su contexto y de su trasfondo. Y el contexto es el de una crisis como no ha padecido nunca otra la Unión Europea, una crisis en la que la demagogia, el populismo y la eurofobia rabiosa están galopando a lomos del sufrimiento de los más débiles, una crisis que afecta a todos los derechos y libertades, y afecta, desde luego, a la libre circulación de personas, que está sujeta a un ataque sin precedentes por parte de planteamientos irresponsables. Usted ha hablado de los abusos del sistema social de prestaciones, pero también de la impresión de feeling of abuse y hay que atacar también ese sentimiento, esa presunción de abuso que no tiene ninguna correspondencia con la realidad en numerosos casos, que está agitada por discursos irresponsables y oportunistas, además de por medios de comunicación que faltan a la verdad. Porque no se trata de atacar la libre circulación, que es uno de los activos de la construcción europea más apreciados por los europeos, sino de atacar la explotación sin escrúpulos que algunos empleadores hacen de trabajadores, debilitados en sus derechos, para practicar un dumping social inaceptable e incompatible con el proyecto europeo. Y hay que decir también que, en este contexto de crisis, se ha desatado la cultura del odio al diferente y al otro, la explotación de chivos expiatorios y una competencia cruel y darwinista por recursos sociales escasos, lo que ha llevado a muchos Gobiernos —entre ellos el de mi país— a recortar prestaciones sociales. Último episodio la retirada de la tarjeta de cobertura sanitaria a quienes dejan por escasos meses —tres meses— el país y se trasladan a algún otro en busca de oportunidades de trabajo. Por tanto, es una situación muy grave y tenemos una oportunidad de rescatar Europa, la mejor Europa las elecciones de mayo de